Im Grunde kann ich meinen Vorrednern zustimmen Eine solche neue, separate Richtlinie müssen wir tatsächlich prüfen, und ich wäre froh, wenn wir hier Planungssicherheit für unsere Feuerwehren finden können.

Ich selbst komme aus einer sehr ländlich geprägten Region im Oberallgäu die nächste Berufsfeuerwehr befindet sich 150 Kilometer entfernt in Augsburg. Das Ehrenamt beschränkt sich aber nicht nur auf die Feuerwehren. In ganz Deutschland gibt es 1,8 Millionen ehrenamtliche Helfer im Katastrophenschutz, bei der Feuerwehr und in den Rettungsdiensten.

Diese Zahlen führen anschaulich vor Augen, dass das ehrenamtliche Engagement das Rückgrat unseres Feuerwehr und Rettungswesens bildet.

Gerade in den ländlichen Regionen spielt die Freiwillige Feuerwehr einen Mittelpunkt im sozialen Leben. Der Austausch aller Altersgruppen untereinander in allen gesellschaftlichen Schichten wird hier gezielt gepflegt.